Gerade nach der Rede von Herrn Kollegen Scholz möchte ich noch mal sagen, dass es für die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union eigentlich ein großes Glück ist, dass sich die Staaten in unserer östlichen Nachbarschaft für den Weg in Richtung Westen und für den Weg hin zur Europäischen Union entscheiden. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in unserer Nachbarschaft sind die beste Versicherung, dass auch wir unseren friedlichen und stabilen Weg in der Europäischen Union fortsetzen können. Ich möchte auch gerade nach Ihrer Rede nochmal darauf hinweisen, dass meiner Meinung nach die Reformen, zu denen sich die Staaten in unserer Nachbarschaft unsere Partner im Assoziierungsabkommen verpflichtet haben, unter sehr viel schwierigeren Bedingungen stattfinden als die Reformen, die in den baltischen Ländern oder in den Ländern des Warschauer Pakts auch in Ihrer Heimat stattgefunden haben. Denn diese Länder hatten für den schwierigen Weg der Reformen eine klare Beitrittsperspektive. Wir machen es heute unseren Nachbarn nicht mehr leicht. Wir machen es denen, die es sehr viel schwieriger haben, noch viel schwieriger. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich auch als Vorsitzende von EuroNest an den Gipfel appellieren Seien Sie nicht kleinlich! Wertschätzen Sie diese Entscheidung, die dem Grunde nach für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit getroffen ist! Und halten Sie die Türen in die Europäische Union offen.

Zudem hat sich Russland alle Mühe gegeben, hat sich Putin alle Mühe gegeben, diesen Prozess, zu dem sich die Staaten freiwillig entschieden hatten, den sie gewählt hatten, zu erschweren. Es ist ein sehr wichtiger Punkt in der Entschließung des Europäischen Parlaments, der darauf hinweist, dass wir den Ländern auch helfen müssen, gegen Okkupation, gegen Annexion und gegen diese sogenannten eingefrorenen Konflikte einen Weg gegenüber Putin zu finden.